forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu fjórtánda desember tvö þúsund og níu hefur forseti óskað eftir því við fjárlaganefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings tvö þúsund og átta og einnig hefur forseti með bréfi dagsettu fjórtánda desember tvö þúsund og níu óskað eftir því við utanríkismálanefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um útflutningsaðstoð erlendrar fjárfestingar á íslandi og